Hvala lepa. Ni hvaležno nadaljevati razpravo po takšnem retoričnem mojstru kot je gospod Anže Logar, sploh ker zna tako lepo vplesti in populizem in manipulacijo in narobna dejstva, in to so vse zaviti v eno tako logično celoto, jaz prav uživam, ko vas poslušam, res, gospod Logar, ampak morda ker imam to možnost, da sem ravno za njim, ne, stvari le niso tako preproste, kot jih on hoče prikazati, ali pa ta odgovornost, ne, so odgovorni Alenka Bratušek pa Dejan Židan, ne, pa vi ste odgovorni pa boste plačali, to je tako, gospod Logar, kot da bi jaz rekla: "Vi, gospod Logar, a ne, pa gospod Janez Janša pa vaši kolegi ste odgovorni, ker je zaradi ZUJF-a osem let upokojenci niso usklajevali pokojnine." Veste, koliko manjše pokojnine imajo upokojenci zaradi vas, dajte pa zdaj s svojega žepa to plačati, jaz se sprašujem, kdo bo upokojencem vrnil to, kaj jim je kdo jim bom to dal nazaj, a bo to država ali bo to gospod Anže Logar, kajti njegova vlada je bila takrat, ko je bil sprejet ta zakon, Zujf, ki vzel toliko pravic upokojencem, ki je toliko krivic naredil, ki je bil tolikokrat priznan za neustavnega na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, ni ga zakon, ki bi imel več protiustavnosti ugotovljenih od tega zakon, se bomo tako šli, sploh pa ta protiustavnost, ki jo tako radi poudarjate, tudi gospod Tanko jo rad poudarja, nad državnim zborom in nad vsemi sodišči je ustavno sodišče in presodi, ali se mi zmotimo ali ne, velikokrat mislimo, da imamo prav, pa oni ugotovijo, da nimamo, velikokrat mislimo, da imajo bomo prav, pa oni potrdijo, včasih pač ne in zato imamo ustavno sodišče, da to presoja, in kadar imamo tako specifično zakonodajo, ko je ta, ko je ustavno sodišče samo prvič v zgodovini rekli, da gre za posebno vrsto odškodninske odgovornosti sui generis, je pač možnih protiustavnosti kar nekaj, ker še nikoli v življenju nismo imeli odškodninske odgovornosti, kjer ni bil razlog za izplačilo škode protipravnost, kar te naučijo na pravni fakulteti v Ljubljani v drugem letniku, je, da se škoda izplača pod temi, temi, temi pogoji odškodninske odgovornosti, eden od teh pogojev je protipravnost, tukaj pa protipravnosti ni, ker kot ste zavajali, gospod Anže Logar, ustavno sodišče ni razglasilo ta zakon za protiustaven, ampak je ustavni zakon reklo takole. Potem ko je bil zakon o izbrisu imetnikov kvalificiranih obveznosti deležen ustavne presoje, je ustavno sodišče kot najvišji organ sodne veje oblasti ugotovilo, da so določila, ki opredeljuje zakonske pogoje za izrek izrednih ukrepov za izbris, po domače v skladu z ustavnim redom Republike Slovenije, to je reklo ustavno sodišče, da je ta ukrep v skladu z ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije, kot neustavno je spoznalo le določilo o sodnem varstvu razlaščencev, saj naj bi ne ne bi imeli ustrezne pravne zaščite. Za tiste, ki morda ne poznajo: v našem pravnem redu velja pravilo, da če ni drugega pravnega varstva, imaš možnost upravnega spora, tukaj pa je ustavno sodišče reklo, ne: "Ta možnost upravnega spora ni dovolj, zato ker so tukaj razlaščenci, če jih tako imenujemo po domače, v slabšem pravnem položaju in nimajo takšnih dostopov do informacij, kot jih ima Banka Slovenije, zato jim je treba ponuditi posebno obliko sodnega varstva." In to je naredil ta zakon, posebno obliko sodnega varstva je izrekel, ponuja zato zakon, ki ga je pripravil ministrstvo za finance pod vodstvom doktor Andreja Bertonclja, je pripravil zakon, ki tem ljudem v skladu z ustavno odločbo, točno tako, gospod Verbič, kot določa ustavna odločba, ponuja pravico sodnega varstva in naslavlja točno tiste dileme, ki jih je ustavno sodišče izpostavilo, se pravi, kako naj pridejo do informacij, kako jim je treba informacije dati na razpolago, kako naj dostopajo do njih, kakšnih rokih, in dalo jim je dodatne pravice proti močnejši stranki Banke Slovenije, ampak preden se dotaknem tega dela zakona morda tudi jaz en korak nazaj, zakaj je do te razlastitve sploh prišlo, za katero jo od kriva Alenka Bratušek in tako naprej. Zato ker smo bili takrat v situaciji, ke čez nekaj mesecev ne bi bilo v državi več denarja za pokojnine, za plače učiteljev, medicinskih sester, zdravnikov, negovalcev, policistov, gasilcev, v situaciji, ko je gospod Anže Logar in njegova stranka klicala trojko, naj pride, trojka, ki bi spet sekala pokojnine, socialne prejemke in tako naprej. Ena druga vlada se je takrat odločila drugače, odločila se je, da se bo poslužila možnosti, ki je Evropska unija jo je takrat dopuščala, to je, da se gre v razlastitev tistih, ki imajo določene vrste pravic pri upravljanju bank, tistih, ki če bi te banke šle v stečaj in tako ali tako bi itak ne bi nič dobili, itak ne bi nič dobili, kje pa je zdaj problem, in izpostavljali ste ga legitimno vse stranke v splošni razpravi, tudi moja stranka, problem je, da od teh sto dva tisoč ljudi, o katerih govori gospod Logar, je bilo pa tri odstotke, tri odstotke tistih, ki so pa res prišli na banko in rekli: "Ja, veste bi pa depozit vložili," pa mu je bančna uslužbenka rekla: "Gospod upokojenec ali pa gospa," ne vem karkoli, "ne v depozit, dajte te obveznice kupiti, se bolj splača." In tisti so pa res doživeli neke vrste krivico, ker niso vedeli, v kaj so šli, čeprav, ne, če smo čisto iskreni, vsak človek je odgovoren za to, kaj dela in kako razpolaga s svojim denarjem, ampak recimo, da oni pa res niso imeli, ampak veste kaj, ti ljudje imajo že po obstoječi zakonodaji možnost tožbe proti banki, ki jim ni tega razložila, tožbo zaradi tega, ker ni banka opravila svoje pojasnilne dolžnosti, to je tožba proti zasebni banki, in ko gospod Logar tako lepo splete vse, da so oni dobili en milijon nazaj plus še en milijon obresti, ne pove ene malenkosti, da so to dobili od od banke, ne od države, ta malenkost, ne, ljudje pred ekrani mislijo, da so dobili dva milijona od države, ne, dobili so od banke, za katero je sodišče v Celju ugotovilo, da ni opravila svoje pojasnilne dolžnosti, ta malenkost, se pravi, ljudje so že do sedaj imelo možnost sodnega varstva proti posamezni banki, zdaj jim pa skladu z določbo ustavnega sodišča ta država nudi še posebno obliko kvalificiranega sodnega varstva proti odločitvi Banke Slovenije, zato da bodo lahko preverili, da je ta odločitev bila legitimna, in če je bi je bila storjena škoda, osebno menim, da bo večinoma ugotovljeno, da jim ni bila, ker bi banka sicer šla v stečaj, če pa bo to ugotovljeno, bojo pa dobili odškodnino, tako da gre za posebno obliko, smo rekli, odškodninske odgovornosti sui generis in pri taki obliki odškodninske odgovornosti, s katero se srečujemo prvič, bo tudi ta zakon imel seveda določena tveganja, gospod Logar in ostali govorijo protiustavnosti, ki jih bo pa lahko presodilo samo ustavno sodišče, bom povedala, razložila eno stranka SDS, stranka gospoda Logarja Anžeta Logarja, gospod Anže Logar tako rad z mene z imenom pa priimkom kliče, da sem se jaz zaodločila, da je edino fer, da jaz tudi njega z imenom pa priimkom, stranka gospoda Anžeta Logarja je predlagala amandma, isto je naredila NSi, v katerem je želela, da se razkrijejo tožniki, se pravi, da se razkrijejo tožniki, ki bodo vlagali te tožbe po tem zakonu, in to ne samo tožniki Slovenije, ampak tudi tožniki v tujini, to je bil amandma stranke gospoda Anžeta Logarja in stranke NSi, stranke, ki vedno pravita, da koalicija ne povzame vaših amandmajev, ta koalicija je ta amandma povzela, prevzela v njegovo vsebino, jo vložila kot svoj amandma, ampak gospod Anže Logar in gospod, ne vem kdo pri NSi je to zagovarjal, Jernej Vatovec, Vrtovec, saj je vseeno, skratka, se opravičujem zaradi napake v imenu, zakonodajno-pravna služba je prav za to rešitev povedala, da z ena najbolj tveganih in da je možno protiustavna prav za to rešitev, ampak tudi jaz ne vem, če je protiustavna, ker na koncu bo ustavno sodišče tehtalo, tako kot je bilo že danes razloženo javni interes, ali je javni interes, da mi v tej državi vemo, kdo bo dobil denar kot tožnik v teh postopkih nazaj in kdo so bili ti vlagatelji na v Luksemburgu in tako naprej, ki so vlagali, ali je ta javni interes večji od javnega interesa oziroma od interesa teh strank, pardon, ne, od javnega interesa, od interesa teh strank, da se njihovi osebni podatki ne razkrijejo, in v tej debati se mi je zdela tule argumentacija ministrstva, da tudi v insolvenčnem postopku ali pa v postopku stečaja, ki se recimo na okrožnem sodišču katerem koli opravlja, se upniki javno objavijo, zakaj se potem ne bi tukaj, ko bo plačevala država, če se celo tam, ampak to je potencialno protiustavno, druga protiustavnost možna v tem zakonu omejitev najvišje višine odškodnine, nekatere stranke s koalicije se pogojevale podporo zakonu, če tega ne bo noter, zakonodajno-pravna služba, ki seveda za vsak slučaj opozori na vse možne protiustavnosti, zato da ji ne bi kdo kaj očital, zakonodajno-pravna služba državnega zbora je opozorila, da je omejitev višine odškodnine verjetno možno protiustavna, tudi jaz mislim, da možno, da je, sploh če se spomnimo na na zakon, ki smo ga morali sprejeti zaradi izbrisanih, ampak ne vem, zakaj pa ne vem, zato ker imamo tukaj posebno obliko sui generis odškodninske odgovornosti, morda je pa tule pravilo drugačno, ne vem, kaj bo reklo ustavno sodišče, ne vem, tretja protiustavnost je to, kdo mora plačati, država ali Banka Slovenije, Banka Slovenije je izvajala ta ukrep, Banka Slovenije je bila tista, ki je peljala celo proceduro, pridobila te stresne teste, pa ne vemo cene, pa ne vem, kaj vse, meni kot kot poslanki in državljanov, ki podpirajo nas in našo stranko, se zdi logično, da to plača Banka Slovenije ravno po principu neke odgovornosti, če nekaj narediš, si za to odgovoren, zdaj, a je bo to protiustavno a ne, bomo videli, bo povedlo ustavno sodišče, jaz jaz tukaj ne upam reči in zaključujem s tem, kar se pa je zdelo naši stranki, Stranki Alenke Bratušek, zelo pomembno, mi smo se ves čas tega postopka intenzivni ukvarjali s tem, kar ste vse stranke omenile v splošni razpravi, ali lahko tistim nekaj fizičnim posameznikom, ljudem, ki so prišli na okence in kupili obveznice tam, ali jim lahko ponudimo manj kompleksno sodno varstvo in smo po hudem premisleku pa posvetovanju z raznimi strokovnjaki prišli do nekega predloga poenostavljene sodne poravnave oziroma poenostavljenega takega sistema sklenitve poravnave, po kateri bi bili samo tisti, ki so fizično direktno na okencih kupili, kupili obveznice, imeli pravico do enega poenostavljenega postopka, kjer bi na koncu dobili pavšalno odškodnino, to pomeni, da ne bi rabili sodelovati v dolgih postopkih imeli med odvetnikov, imeti velikih stroškov in tako naprej, zdaj, kako to narediti, seveda je treba te ljudi nekako omejiti in mi smo rekli, naj bodo to fizične osebe, katerih letni prihodek v tistem letu ni bil večji od povprečne plače v Republiki Sloveniji, to gotovo ni nek bogataš, sem padejo vsi upokojenci, sem padejo pravzaprav cel javni sektor in tako naprej, samo tisti imajo pravico, da vložijo ta zahtevek, in če vložijo ta zahtevek in če dokažejo, da se na tak način takrat kupili te obveznice in da nimajo dohodka večjega, kot je povprečna plača takrat v Republiki Sloveniji leta dva trinajst, so upravičeni potem poenostavljenem postopku, to je bila neka, to je bil nek racij je tudi v predlogu amandmajev gospoda Tanka, so po tem poenostavljenem postopku potem upravičeni do do nekega nadomestila, pavšalnega nadomestila v višini osemdeset procentov njihovega vložka, ki pa ne sme biti višji spet od povprečne plače v Republiki Sloveniji, se pravi, omejitev je pri vstopu, kdo lahko dobi to pravico in tudi koliko zneska lahko dobi, kar pomeni, da veliki vlagatelji za ta poenostavljeni postopek ne bodo zainteresirani, in če ta to pavšalno izplačilo dobi, seveda ni upravičen več po nobenem drugem naslovu, da da to da to zahteva, to je bil predlog stranke SAB, večina koalicijskih strank se je na koncu zadržala, seveda kar kalkulirajo, če bo slučajno tudi to protiustavno, da ne bodo one krive, ampak bomo mi nič hudega, mi smo to odgovornost sposobni in pripravljeni prevzeti, zato ker mislimo, da je to nekaj dobrega, tistih par, res, evo, imaš še po tem zakonu eno dodatno možnost, da pridejo do pavšalnega nadomestila, tako da jaz sem prepričana, da se bo ta zanimiva debata še nadaljevala, se bom kasneje še oglasila, ampak zaenkrat pa toliko. Hvala lepa.